Señora Presidenta, que vivamos en un espacio de libertad, seguridad y justicia ha sido y es uno de los principales objetivos de la Unión Europea, y el nuevo programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía será el instrumento con el que se financiará el programa Daphne, creado para luchar contra la violencia que sufren las mujeres y los niños. Por ello, y en nombre de quienes dedicamos todos nuestros esfuerzos a combatir la violencia, pido a la Comisión que nos informe de los fondos que se dedicarán a esa lucha.

Las mujeres son acosadas, violadas, asesinadas, tanto en el norte como en el sur de Europa. España es un referente en materia de lucha contra la violencia de género y, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no siempre conseguimos salvar a estas mujeres inocentes que tantas veces son asesinadas enfrente de sus hijos. Recientemente, en mi país, se ha introducido la figura del menor también como víctima, y se han aumentado las campañas de concienciación entre adolescentes. Siento una profunda impotencia ante estas muertes porque una sola, una sola víctima es demasiado para mí. Por ello, llevé a cabo la orden europea de protección de las víctimas para frenar a los agresores en cualquier país de Europa.

Ojalá algún día no tengamos que estar aquí pidiendo a la Comisión que se destinen fondos para erradicar la violencia contra la mujer. Ese día habremos ganado la batalla no solo de la seguridad, sino también de la igualdad y de la libertad, pero mientras seguiremos dando nuestra voz a todas las mujeres que tienen miedo y por eso callan.